Monsieur le Président, l'internet est aujourd'hui un formidable outil de promotion économique, culturelle, politique et idéologique. Cette gigantesque zone d'expression libre est peut être le seul acquis démocratique réel des quinze dernières années. En effet, face au tournant oligarchique et technocratique qui caractérise notre époque, l'internet permet l'expression des multiples courants de la société réelle. C'est un paradoxe assez savoureux de constater que la technologie la plus dématérialisée, et qui défie les distances, soit la tribune d'opinions neuves et enracinées, opposées à une mondialisation libérale. Bien sûr, il y a l'inacceptable, comme la promotion du terrorisme. Gardons nous toutefois des fausses bonnes solutions, car la fermeture de sites djihadistes rend encore plus difficile la détection d'activités terroristes et est aisément contournée par des filières structurées, alors que s'instaure un état d'exception permanent au préjudice de tous. La lutte contre les dérives de l'internet ne doit pas servir de prétexte à limiter les libertés démocratiques du plus grand nombre. Éviter les accidents d'avion ne doit pas conduire à supprimer l'aviation.